În contextul crizei actuale, activitatea agențiilor de rating este din ce în ce mai criticată și asta deoarece ele nu au reușit să evalueze în mod obiectiv gradul de risc al creditării unor companii și chiar state. Aceste agenții nu au furnizat evaluări timpurii ale riscului de criză, ci au scăzut ratingul pentru câteva state europene, agravând astfel criza. Problema majoră este lipsa concurenței pe piața serviciilor de rating, pentru că doar trei companii americane controlează această piață. În acest sens, susțin propunerea domnului președinte Barroso de a înființa o agenție de rating europeană. Cum bine se știe, săptămâna trecută, una dintre cele trei agenții a modificat ratingul Germaniei, în urma unei erori inacceptabile. În concluzie, Uniunea Europeană trebuie să se asigure că, pe viitor, activitatea agențiilor de rating va fi mai bine reglementată.